Komisja Europejska przeznacza zdecydowanie zbyt małe środki na ten cel w perspektywie znaczenia tego obszaru. Należy poważnie rozważyć dokapitalizowanie wschodnich regionów granicznych Unii Europejskiej, w tym Lubelszczyzny, które mogłyby wziąć na siebie w dużej mierze praktyczną realizację kontaktów w ramach tego projektu. Zauważamy asymetrię w polityce sąsiedztwa Unii Europejskiej w jej wymiarze południowym oraz wschodnim. Polityczne turbulencje na Białorusi i Ukrainie nie mogą przysłonić całego projektu. Partnerstwo Wschodnie powinno stać się płaszczyzną współpracy w celu między innymi zapobieżenia powtórzeniu scenariusza wiosny arabskiej w formie ostrego konfliktu tuż za wschodnią granicą Unii. Uśmiercenie idei Partnerstwa Wschodniego poprzez deficyt środków może w konsekwencji stworzyć wrażenie braku koncepcji dalszego istnienia Unii Europejskiej.